Señor presidente, yo quiero empezar por agradecer a la Comisión y a la señora comisaria y a su equipo los esfuerzos en colaborar con el Gobierno de España, con el Gobierno de la Junta de Andalucía y con el sector para tratar de hacer frente a esta situación absolutamente injusta, y que comparto con todos que supone un riesgo sistémico, por la amenaza que supone para la PAC. Sé que se están haciendo todos los esfuerzos posibles, pero lo que me pregunto es si no se consigue evitar que se llegue a la situación final y adquiere firmeza, ¿cuál puede ser el siguiente producto?

Porque es evidente que aquí no tiene ninguna razón para abrir esta investigación. Yo creo que está actuando por defender los intereses particulares de determinadas empresas estadounidenses, que no son los intereses generales de los estadounidenses, y, desde luego, saltándose todas las normas de la Organización Mundial del Comercio. Pero la cuestión clave es ¿se puede hacer algo para evitarlo?,